virðulegi forseti kæra þjóð nú er ár liðið frá hruni efnahagslífs íslands hruni sem hefur falið í sér stærstu gjaldeyris og fjármálakreppu sem nokkur þjóð hefur orðið fyrir á friðartímum eins og hæstvirtur forsætisráðherra benti á samfélagssáttmálinn rofnaði þegar fólkið var skilið eftir með skuldirnar en þeim sem til þeirra stofnuðu hefur enn ekki verið gert að sæta

leiðrétta þarf þá hækkun á höfuðstól skuldanna sem er til komin vegna stórtæks forsendubrests það er ekki nóg að leiðrétta bara greiðslubyrðina og vonast til þess að vandinn leysist af sjálfu sér í einhverri óskilgreindri framtíð

annars er veruleg hætta á að við missum besta fólkið okkar úr landi enda er ekki hægt að ætlast til þess að almenningur vilji búa hér lengur og taka þátt í uppbyggingu samfélags án réttlætis það er þetta fólk sem verður að hjálpa okkur að draga vagninn án þeirra rýrnar okkar dýrmætasta auðlind mannauðurinn frú forseti ég tek undir með hæstvirtum forsætisráðherra þegar hún segist vilja byggja hér upp samfélag sem er betra en það sem við þekktum fyrir hrun til þess að það sé hægt verðum við að hætta öllum pólitískum sandkassaleik við þær aðstæður sem nú ríkja hafa hugtökin vinstri og hægri ekkert gildi nú ríður á að við stefnum öll í sömu átt fram á veginn frú forseti mig langar að leggja það til að orðið stjórnarandstaða verði sett á hilluna þar til við sjáum til lands við getum talað um stjórn og minni hluta í staðinn eða jafnvel meiri hluta og minni hluta orðið stjórnarandstaða er gildishlaðið og felur í sér þá fullyrðingu að þeir sem hana skipa séu sjálfkrafa á móti öllu sem stjórnin hefur fram að færa það er ekki svo við vinnum öll að sama markmiði við viljum öll ná landi við viljum það sem er íslandi og íslendingum fyrir bestu það sem skiptir mestu núna er að koma okkur á réttan kjöl en ekki hvaða flokkar skipa ríkisstjórn nú eða næst eða gerðu það í fyrra eða þar áður ábyrgð okkar allra er mikil og við þurfum að vera samtaka í að fylgja sannfæringu okkar í þeim stóru verkefnum sem fram undan eru frú forseti í því gjörningaveðri sem hefur á okkur dunið síðasta árið hefur mér fundist gott að sjá að framtak einstaklinga og grasrótarhópa getur skipt sköpum mig langar að þakka öllum þeim sem hafa sent ábendingar tillögur og hugleiðingar til stjórnvalda um hvernig bæti megi samfélagið og lágmarka það tjón sem hrunið felur óhjákvæmilega í sér jafnframt langar mig að beina því til ríkisstjórnarinnar að hún taki öllum ábendingum fagnandi og með opnum hug hvort sem þær koma frá stjórnarliðinu minni hlutanum eða almenningi allir flokkar sem nú eiga sæti á alþingi hafa komið með tillögur að lausnum og þær eru allar góðra gjalda verðar og eiga skilið að verða teknar alvarlegar frú forseti það er ekki bara ein leið út úr kreppunni þær eru margar

hverja þeirra sem farin er þurfum við að þora að hugsa út fyrir ramma alþjóðagjaldeyrissjóðsins

við þurfum að horfast í augu við vandann meta hann og ef til þess kemur viðurkenna vanmátt okkar í því er ekki fólgin skömm við þurfum að setja undir okkur hausinn og halda út í storminn óhrædd við framtíðina með þá vissu í huga að grasið